Najprej si vzemi dol z interneta karto, v kateri da označena pot kolesarjenja. Tisto karto si naloži na mobilni telefon in telefon, pripni zraven h kolesu oziroma na sprednji del kolesa. No, potem pa sledi v bistvu navodilom po karti, ka te pelje do cilja, ne. Zdaj v bistvu pot mora biti najprej, začne se v Murski Soboti, potem moraš iti skozi centra po kolesarski stezi vse do Veterinarske postaje, pri Veterinarski postaji zavij levo, mimo Kalie se pelji, do mosta, kjer boš zavil desno po kolesarski poti. Po tisti poti pa se pelji naprej, bom rekel, trajalo bo cirka deset minut, ka prekolesariš kraj Nemčevci. V Nemčevcih zavij desno in prideš do križišča, kjer je glavna cesta, in pojdi preko glavne ceste po kolesarski poti med njivami do do Martjancev. V Martjancih, imaš tudi po pločniku označeno kolesarsko stezo, se pač pelji, ampak jaz zdaj pridem pač do cerkve, se pripeljem, zdaj pa pri cerkvi lahko slediš naprej kolesarski stezi ali pa zavineš po cesti naravnost proti Moravskim Toplicam. No, in tam zavij proti Moravskih Toplicam, tam pomeni, tistih petsto metrov se pelji po magistralni cesti do križišča in tam zavij levo. Tam pa te samo pelješ naprej po glavni cesti, mislim, ka je okrog sedem kilometrov v hribe, vse do kraja Fokovci. Oziroma tako bom ti rekel, med Fokovci pa med Adrijanci na vrhu so, je v bistvu na desni strani eno počivališče, tam se ti splača malo se spočiti. lahko bi si kolo spakiraš, lejko se dol sedeš, lejko se spiješ, senca je pa lep razgled je, no. Jaz pač vedno tam malo petnajst minut počivam. No, in potem po, tam po počitku se usedem nazaj na kolo pa se zapeljem proti Fokovcem. v bistvu sledi samo glavni cesti, vse do Fokovcev, no, tam pa lahko te se pač odločiš, ali greš, po krajši poti do Bogojine oziroma do Goric ali greš po daljši poti do Goric, ne. Zdaj če ideš po krajši poti, zavineš v Selu na desno in greš Gubile, če hočeš po daljši čez iti, se mislim poti, te zavineš, naravnost greš in zavineš, bom rekel, tam v Selu pri cerkvici na desno in ideš skozi Čikečke vasi, v Prosenjakovce, v Prosenjakovcih desno, tam jaz ponavadi grem po cesti gor v hrib in pridem v bukovniško, Bukovnico, to je kraj majhen. In tam za tistim spet odloča, ali grem do direktno Bogojine ali pa se še peljem skozi Bukovniškega jezera. in ko se pač tam odločim, se večkrat odločim, ke se peljem levo mimo Bukovniškega jezera. Tam je jezero, je makadamska cesta, zdaj celo en del je asfaltirana cesta, tišina, mir, ni ravno dosti ljudi, skratka, prijetno je. Zdaj, enkrat sem se celo, čeprav imam večkrat namen, mislim imam v planu, ka se ustavim tam na pijači, samo sem, mislim, samo enkrat ustavil, na pijači sem si privoščil radler, to je pivo z malo alkohola pa s nekaj malim sadnim deležem, in sem se jaz tam petnajst minut počil, se usedel na bicikel in se speljal proti cilju, in to so v Bogojini Gorice.